Elnök Úr, tavaly november óta a román Marius Bodnariu Norvégiában élő népes családjának a kálváriája vet nagy hullámokat a romániai és nemzetközi közvéleményben. Az inkvizitórikus eszközökhöz folyamodó norvég gyermekvédelmi szolgálat, a Barnevernet nevelésre alkalmatlannak minősítette az öt gyermekét vallásos és erkölcsös szellemben nevelő házaspárt, erőnek erejével elvették tőlük és gyámszülők gondozásába helyezték őket. Egészen nyilvánvaló, hogy a rosszul felfogott gyermekvédelem okán a norvég gyámügyi hatóság visszaélt hatalmával, durván megsértette a szülői jogokat, és a magánélet szentségét. Brutális módon szétszakított egy családot, mely Isten ajándékának tekinti a gyermekáldást. Más hasonló eseteket is szem előtt tartva, az Európai Parlament lépjen fel a Norvégiában tapasztalható családromboló és keresztényellenes túlkapásokkal szemben.